Das ist für das Europäische Einigungswerk zentral!

Es geht darum, schnell zu helfen, denn schnelle Hilfe ist meist effektive Hilfe.

Zentral ist die Prävention, d. h.